Přesto nemůžeme zavírat oči před faktem, že se tím otevírá prostor pro transakce na černém trhu legalizaci výnosu z trestné činnosti, financování terorismu, daňové podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem a další trestnou činnost. Domnívám se, že musíme vyzvat k přiměřené regulaci na úrovni EU, která však nebude v této rané fázi potlačovat inovace ani zbytečně zvyšovat náklady, avšak bude vážně se zabývat výzvami v oblasti regulace, jenž by mohly vyvstat v souvislosti s rozšířením využití virtuálních měn. Doufám, že si i Komise uvědomí, že se pohybuje na velmi tenkém ledě a nevyužije dané situace k většímu dohledu nad občany, kteří se velmi často jen chtějí vymanit z drtivého područí nenasytných bank.